Funcționarea pieței interne ar trebui facilitată prin eliminarea piedicilor din calea liberei circulații a persoanelor care se confruntă în prezent cu dificultăți în exercitarea propriilor drepturi, în contextul unei succesiuni cu implicații transfrontaliere.

Prezentul regulament ar trebui să permită cetățenilor să își organizeze din timp succesiunea, alegând legea aplicabilă. Această lege aplicabilă succesiunii lor ar trebui să determine care sunt beneficiarii în orice caz de succesiune și să reglementeze succesiunea de la deschiderea acesteia până la transferul proprietății asupra bunurilor care fac parte din succesiune către beneficiari.

Certificatul european de moștenitor, emis în temeiul acestui regulament, ar trebui să constituie un document valabil pentru înregistrarea bunurilor succesorale într un registru al unui stat membru. Autoritățile implicate în operația de înregistrare pot cere persoanei care solicită înscrierea să furnizeze informații și documente suplimentare, necesare în temeiul legii statului membru în care este ținut registrul, de exemplu informații sau documente referitoare la plata documentelor fiscale. Pentru realizarea pieței interne și eliminarea barierelor în calea liberei circulații a persoanelor, ar fi fost importantă aplicarea acestui regulament tuturor statelor membre.